Maar ik hoor hem geen oplossingen aandragen.

Op die manier kunt u een herstart maken buiten de eurozone, waarvan ik zeker weet dat dat voor uw land echt het beste is.